Myslím si, že je třeba ocenit, že i Evropská komise, respektive předsednictví, si je vědomo tohoto nebezpečí. A je důležité, abychom požadovali minimálně alespoň tři základní požadavky. Za prvé okamžité utnutí násilí. To je jednoznačný požadavek myslím si všech nás zde vystupujících. Za druhé urychlená pomoc uprchlíkům. Myslím si, že se nemůžeme omezit pouze na Blízký východ a severní Afriku, ale musíme si být vědomi i těchto rizik v těchto jiných afrických státech. A za třetí je třeba návrat k demokratickým procesům.